Jde zejména o velké rozdíly jak v zaměstnanosti, tak ve výši odměňování mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Můžeme očekávat i možnost určité krize, případně zvýšení nezaměstnanosti.

Zároveň je pro mne nepřijatelná stále vysoká úroveň chudoby pracujících, která dosahuje úrovně